Le vote sur le FER devra mettre en lumière la nécessité, pour les États membres de l'Union européenne, de prendre toute leur part dans la réinstallation de manière à combler un double fossé qui existe en termes de nombre de pays engagés dans le programme et de capacité d'accueil par pays. Rappelons que nous parlons ici de réfugiés qui sont souvent tout juste tolérés dans les pays qui les ont accueillis et dont les conditions de vie peuvent parfois tourner au tragique si des solutions ne sont pas trouvées rapidement. Ces nouveaux moyens peuvent justement permettre d'apporter une plus grande sécurité à ces personnes particulièrement vulnérables, sous réserve je le précise que chacun des États membres engagés par le FER fasse une utilisation justifiable et claire des fonds concernés, ce à quoi, Madame Malmström, je le sais, vous serez très attentive. Le pari sera difficile à relever quand on connaît l'accueil tiède que les États membres ont réservé à cette nouvelle disposition, et là aussi, je veux souligner, Madame, votre volonté déterminée.

Plus l'arrivée des réfugiés sera préparée et expliquée, plus elle aura de chances d'être acceptée et pourra se dérouler dans les meilleures conditions, et plus les États membres nous l'espérons pourront faire preuve d'engagement pour la réinstallation.